Ich bedanke mich für diese intensive Diskussion, auch für die Unterstützung, die hier gewährt worden ist.

Er gefährdet damit auch die 2020 Ziele, also seine eigenen Ziele. Es ist doch nicht zuviel verlangt, wenn 14 Millionen Bauern 500 Millionen Menschen ernähren, dass mithilfe der europäischen Agrarpolitik 500 Millionen Menschen in Anführungszeichen auch 14 Millionen Bauern anständig ernähren.

Ich bin zu lange im politischen Geschäft und ich weiß genau, warum ich den Bericht so geschrieben habe.

Ich wollte erreichen, dass wir ein Zeichen setzen als Parlament, dass wir die wichtigen Punkte ansprechen, die notwendig sind, dass die europäischen Bäuerinnen und Bauern eine gute Zukunft haben. Wir werden dann, wenn die legislativen Vorschläge da sind, Herr Kommissar, intensiv mitarbeiten, damit wir gemeinsam ein gutes Ziel erreichen. Ich kann Ihnen heute schon versichern, Sie werden wahrscheinlich hier im Parlament mehr Unterstützung haben, als dies bei manchem Kommissar der Fall sein wird.